Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il y a deux façons d'aborder cette question.

Comment ne pas dénoncer Bolsonaro, un climato sceptique qui veut vendre son pays et l'Amazonie à l'agro business, dont le gouvernement comme le précédent est corrompu par JBS, le leader mondial de la viande bovine, et qui est xénophobe, homophobe, sexiste? Puis il y a une autre façon d'aborder la question, qui ne supprime ni l'émotion, ni la dénonciation c'est de voir quelle est notre responsabilité dans ces feux de forêt qui n'ont rien de conjoncturels. Monsieur le Commissaire, vous avez réussi l'exploit de ne pas dire Mercosur ni politique agricole commune. J'ai entendu les représentants du PPE, de Renew, même des sociaux démocrates, nous dire ce serait bien, quand même, de respecter l'accord du Mercosur. Mais si vous ne voyez pas que l'accord du Mercosur que le Brésil a signé parce qu'il va exporter du soja et de la viande bovine est structurellement destructeur de l'Amazonie et structurellement climaticide, si vous ne voyez pas que la proposition de la politique agricole commune, portée par la Commission et que vous soutenez, va renforcer les importations de soja brésilien, à ce moment là, vous ne voyez pas votre responsabilité, vous ne participez pas à l'arrêt des feux de forêt, de la destruction de l'Amazonie et des peuples qui y habitent! Alors un peu de sérieux dans ce Parlement!